Signor Presidente, onorevoli colleghi, espressioni quali fake news vanno maneggiate con grande cautela, perché sono ambigue e rischiano di essere usate a fini di propaganda e censura. Non intendo con questo difendere il regime russo, sono però scettica verso la tendenza ad attribuirgli interferenze nelle elezioni in USA ed Europa. Non esistono prove di tali interferenze ma solo smentite venute dal Winsconsin, dalla California, dall'Agenzia francese per la cibersicurezza e dal Digital Society Institute di Berlino.

Nella guerra in Iraq fu la stampa mainstream a diffondere menzogne devastanti sulle armi di distruzione di massa. Non possiamo nasconderci che chi con più veemenza denuncia oggi le notizie false e vuole censurare Internet è a sua volta divulgatore di fake news che ricominciano una pericolosa guerra fredda con la Russia.